Es geht in der Tat um Indexierung der Familienbeihilfe, wie sie jetzt in Österreich andiskutiert worden ist und offensichtlich zu einem Mahnschreiben der Kommission geführt hat.

Und das passiert und ich möchte das anhand eines Beispiels festhalten Wenn zum Beispiel einem rumänischen Arbeitnehmer für ein Kind, das in Rumänien zu Hause ist und lebt und für das damit wesentlich niedrigere Lebenshaltungskosten anfallen, der gleiche Betrag ausgezahlt wird, als würde ein Kind in Österreich mit wesentlich höheren Lebenshaltungskosten

Das geht so weit, dass man festhalten kann, dass ein durchschnittliches Kindergeld in Österreich, ausbezahlt mit 135 Euro, ein Viertel eines Durchschnittseinkommens in Rumänien ausmacht. Also diese unterschiedliche Situation ist bitte mit vollen Respekt zu beachten. Und abschließend noch ein Wort zum Thema Gleichbehandlung.